Sin regulación, la industria se convierte en el rehén de las finanzas y los rentistas, como el oligopolio eléctrico, pendiente solo de sus beneficios y no del desarrollo productivo del país. Por lo tanto, el objetivo del 20 del PIB industrial no puede conseguirse si estos sectores no se ponen al servicio del interés general. Nuestra organización aboga por la nacionalización de la energía y de la banca, pero incluso en el marco actual precisamos de reformas para abaratar los costes industriales. Pensemos en los contratos bilaterales entre generadores e industria o dentro de los polígonos industriales, posibilidades muy poco explotadas, por ejemplo, con gobiernos de países como España. Asimismo, necesitamos luchar contra las asimetrías en el seno de la Unión Europea mientras algunos países acumulan superávit comerciales, otros tenemos una industria anémica, lo que nos impide desarrollar un modelo productivo y nos condena al paro y la precariedad. Solo un auténtico plan de inversión dirigido a aquellas regiones menos industrializadas asegurará que estas se desarrollen a largo plazo. Hablemos también de los derechos laborales relocalizaciones, externalizaciones y subcontratas industriales se multiplican para debilitar al movimiento obrero. Si queremos una industria fuerte, tenemos que adaptar la legislación para reforzar la negociación colectiva. Si Europa quiere liderar la transición industrial, tiene que hacerlo desde la productividad y no desde la precariedad. Finalmente, necesitamos otra visión del comercio global. Está en manos de este Parlamento y del Consejo decidir si aceptan la liberalización unilateral de los intercambios con China o si quieren acelerar la destrucción del empleo industrial a través de acuerdos comerciales como el TTIP. Necesitamos nuevas formas para el comercio global, normas que protejan los estándares sociales, medioambientales y que luchen contra el dumping